Ich kann daher dem, was der Kollege vorher gesagt hat, auch für meinen Bericht sehr zustimmen und mich deshalb auch etwas kürzer fassen. Ich glaube, die ganze Diskussion, in der wir uns jetzt befinden, hat zwei Aspekte einen technischen Aspekt und einen anderen, der viel viel weiter gefasst ist.

Wir haben uns bemüht, die Safeguard Klauseln so auszugestalten, dass das funktioniert, sie aber gleichzeitig natürlich auch so ausgestaltet, dass der freie Handel in Zukunft besser funktionieren kann. Da gibt es natürlich gewisse unterschiedliche Zugänge, aber ich denke, wir haben gute Kompromisse gefunden, um die Dinge einer Lösung zuzuführen.

Wiewohl ich anmerken muss, dass die Safeguard Klausel nur ein kleiner Teil dieses gesamten Abkommens mit Zentralamerika ist.

Ich denke aber, sie haben darin was verloren, sie gehören sogar hinein, weil eine derartige Klausel am Ende Kollege Lange hat es erwähnt dazu dient, europäische Arbeitsplätze zu schützen, europäische Sozialstandards zu schützen. Und um das zu tun, muss man auch dafür sorgen, dass diese Dinge auch in unseren Partnerländern verbessert werden Sozialstandards, Menschenrechte, Arbeitsbedingungen. Die große Frage ist natürlich auch und da sind manche Kolleginnen und Kollegen anderer Ansicht wie weit

Wir können nicht durch Handelspolitik Regierungshandlungen in anderen Staaten setzen. Wir können höchstens versuchen, die dortigen Regierungen so weit zu beeinflussen, dass die Dinge in die von uns als richtig gesehene Richtung gehen. Das haben wir versucht. Da gibt es natürlich unterschiedliche Zugänge, wie weit das gehen soll. Was herausgekommen ist, ist ein Kompromiss. Ich denke, es ist ein tragbarer Kompromiss.